Każdy z krajów europejskich w zależności od zamożności wydaje kilka, kilkadziesiąt miliardów euro na walkę z tą chorobą.

Czy możemy zrobić coś więcej? Zdecydowanie tak. W ramach europejskiej solidarności połączmy nasze siły, stwórzmy europejski plan skutecznego leczenia raka. Stwórzmy europejską strategię profilaktyki onkologicznej oraz europejską strategię wczesnego wykrywania raka. Dajmy nowy impuls do badań onkologicznych. Stwórzmy europejski program partnerski oparty na współpracy ośrodków akademickich i szpitali specjalistycznych. Współpracujmy ze sobą, wymieniając najlepsze praktyki i doświadczenia wynikające z badań klinicznych. Dajmy jednakowe szanse pacjentowi na wschodzie i zachodzie Europy. Nowotwory nie mają granic ani nie mają narodowości. Dzisiaj proszę Was, Koleżanki i Koledzy parlamentarzyści, abyście ponadpartyjnie zdecydowali o powołaniu specjalnej komisji do spraw walki z rakiem. To zależy tylko i wyłącznie od nas. Przewodniczący grup politycznych, to do Was kieruje tę prośbę. Macie taką możliwość zapisaną w artykule 207 Regulaminu Parlamentu Europejskiego. I na koniec, jestem pewna, że chorzy na raka mogą liczyć na nas, a my, eurodeputowani, ich nie zawiedziemy.